Hvala za besedo, predsedujoči. Predlog, ki je pred nami, vrača, ravno bolniška nadomestila za krvodajalce in podobno na čas pred ZUJF-om. To je dobra pobuda, pozitivna pobuda, v Levici jo podpiramo. Hkrati pa ne vidimo absolutno nobenega razloga, da ne bi te priložnosti izkoristili tudi za to, da vrnemo ravno vseh bolniških nadomestil, na čas, kot je bil prej temi strogimi varčevalnimi ukrepi. Država je v dobri kondiciji, proračun je v dobri kondiciji , gospodarska rast je v dobri kondiciji. Pa že takrat, ko temu ni bilo tako, torej za časa krize, je bila politika varčevanja zgrešena. Edini resni namen strategije varčevanja v krizi je bila prerazporeditev bogastva od delavskih razredov k bogatim. Saj poglejte, kam je šel javni denar. Bogatim so se znižali davki, država je vrgla milijarde v bančno luknjo, zato da je nacionalizirala kapitalistične kredite, na drugi strani pa je z varčevanjem za delavski razred pustila za seboj slabše plače, slabšo kakovost javnih storitev, navsezadnje pa je tudi v gospodarstvu povzročila padec bruto družbenega proizvoda. Vsak evro, ki je bil izvzet iz javne porabe, je znižal BDP za ena cela sedem evra. Če kaj, mora resno država v krizi ravnati drugače, če želi najboljše za vse svoje državljanke in državljane. Izpad zasebnih investicij mora pokrivati z javnimi investicijami. Toliko v kontekstu. konkretna stvar, ki jo danes obravnavamo, so bolniška nadomestila. Ena izmed določb v ZUJF-u je bila tudi, da je poseg v Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in za deset odstotkov znižal vsa bolniška nadomestila. No, z amandmajem v Levici na današnji seji vračamo ravno teh bolniških nadomestil na tisti predkrizni čas. Kot rečeno, da tega ne storimo ni absolutno nikakršnega ne objektivnega ne kakšnega drugega dobrega razloga. Tudi ni dovolj dober razlog zatrditi, kot smo lahko slišali strani predstavnikov Vlade in nekaterih poslanskih skupin v predstavitvi njihovih stališč, da bi dvig nadomestila za bolniško oziroma vrnitev ravni nadomestila za bolniško na predkrizno raven, pripeljal v ne vem kakšen vsesplošni absentizem iz dela. Pa smo imeli problem z absentizmom pred krizo, ko je bila raven bolniškega nadomestila višja, kot je danes. Nismo ga imeli. Pred krizo, med krizo, po krizi smo imeli en drug problem . To je prezentizem. Da ljudje pridejo na delo tudi takrat, ko ne bi smeli, ko so bolni. In dolgoročno, med drugim, tudi to vodi v porast dolgotrajne bolniške odsotnosti. Pojdite si pogledat statistike o dolgotrajni bolniški odsotnosti v tej državi. Delavski razred je zgaran, je zdravstveno uničen, potem pa predstavniki političnega establišmenta upajo iz govornice v obraz dejati, da mu ne bodo dvignili bolniškega nadomestila zaradi tega, ker bo drugače rajši cuzal bolniško pa visel doma, kakor odšel na delo. To je tisto slabo plačano, pogosto tudi, prekarno garaško delo. Oprostite, gospe in gospodje, argument, vaš argument absentizma zavračam. Če kaj, moramo naslavljati problem prezentizma. Torej to, da ali objektivne okoliščine od visokih najemnin do slabih plač, do, do, delodajalskega terorja silijo zaposlene v to, da hodijo na delo tudi takrat, ko so bolni in bi morali ostati doma. Hvala.